Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, i prodotti fertilizzanti di qualità sono e saranno sempre più importanti per lo sviluppo di modelli agricoli più produttivi e allo stesso tempo sostenibili, che nel futuro dovranno rispondere alla pressante sfida dell'accesso al cibo, producendo di più ma utilizzando meno input e inquinando meno. Voglio quindi ringraziare il collega Marc Tarabella per l'ottimo lavoro svolto, insieme al relatore Țurcanu, nell'armonizzazione a livello europeo delle norme di produzione e di etichettatura dei fertilizzanti, fissando limiti ambiziosi sui prodotti contaminanti e incentivando la ricerca per un'ulteriore riduzione di questi ultimi, nell'interesse dei nostri agricoltori ma, soprattutto, di tutti i nostri cittadini europei. L'esito delle negoziazioni dimostra come l'Unione si confermi capofila a livello globale nello sviluppo sostenibile, creando le condizioni necessarie per la sempre maggiore diffusione di prodotti innovativi, efficaci e a ridotto impatto ambientale, in totale coerenza con il modello di economia circolare.